Obete násilia musia byť chránené proti páchateľom trestnej činnosti nielen vo svojej krajine, ale musia mať k dispozícii ochranné opatrenia v celej Európskej únii. Hoci je návrh široký, primárne sa v ňom jedná o ženy, obete rodového násilia. Je dobré, že sa pri tejto príležitosti riešia aj situácie iných potenciálnych obetí, či už sú to obete obchodovania s ľuďmi, nútených manželstiev, zabíjania v mene cti, incestu, situácia svedkov či situácia obetí terorizmu a organizovaného zločinu. Osobne veľmi oceňujem snahu zabezpečiť čo najlepšiu možnú ochranu obetí okrem iného aj zaistením potrebnej právnej istoty. Obete by mali mať možnosť opierať sa o jasné pravidlá a byť vždy informované o opatreniach, ktoré majú k dispozícii v štáte pôvodu a v štátoch, do ktorých majú záujem sa presťahovať alebo do ktorých sa už presťahovali.